W ostatnich miesiącach haniebne przypadki zbrodni przeciwko własnemu narodowi zaobserwowaliśmy niestety w bliskim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Na szczególne potępienie zasługuje bestialstwo władz syryjskich z Basharem al Assadem na czele. Ogromny niepokój wzbudza dyskryminacja na tle religijnym w Egipcie, Republice Środkowoafrykańskiej czy Mali.

Zajęcie terytorium niepodległego państwa oznacza pogwałcenie szeregu norm prawa międzynarodowego. Agresywna i awanturnicza polityka Kremla wymaga zdecydowanej reakcji Unii oraz ONZ. Liczę na konkretne rozwiązania prowadzące do dialogu, całkowitego wygaśnięcia kryzysu na Krymie i unormowania relacji pomiędzy Moskwą i Kijowem. Integralność i bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym priorytetem na Wschodzie.